Was halten Sie eigentlich von den Preisunterschieden im Energiebereich zwischen Russland, der Ukraine und Europa? Kann das in Zukunft eine erfolgreiche Partnerschaft sein?